Hvala lepa, spoštovani predsednik. Spoštovani minister je govoril o javni veljavnosti. Po domače rečeno, vse tisto, kar je v spričevalu in bi bilo v spričevalu, stoodstotno financirano, za tako v zasebnih in v javnih šolah, je tisto ključno, o čemer danes govorimo. Torej, izključuje predvsem aktivnosti, dodatne aktivnosti, kot so varstvo, dodatni, dopolnilni pouk in drugi programi. Torej, izhajamo predvsem, iz svojih lastnih programov. Socialni demokrati in mnogi drugi partnerji, koalicijski, se se zavzemamo za javno šolstvo. Mi smo kot socialni demokrati tukaj dosledni iz generacije v generacijo iz preprostega razloga, kajti ne samo mi, tudi tujina nam priznava, da je naše javno šolstvo med boljšimi na svetu. Torej, zakaj bi spreminjali nekaj, kar je najboljše na svetu. Jaz, živim ob italijanski meji, da vam povem. Italijansko javno šolstvo, govorim o državi, ki še vedno velja med top deset, močnih gospodarstev na svetu, v javnih šolah ne poznajo, toaletnega papirja. Otroci si ga sami nosijo. Ne poznajo klimatskih naprav, ne poznajo niti osenčevalcev oziroma zaves, po domače rečeno. Torej o tem govorim. Naše šole, so tudi izjeme, odvisno tudi od občin, ampak kakorkoli standard je visok in temu primerno primeren je tudi standard znanja naših dijakov in tisto, kar sem prej omenil, o izkušnjah, ki nas učijo, jaz sem se izobraževal v osemdesetih in devetdesetih letih, spomnim se, da kot otrok so prišle družine iz nekdanjih republik, Jugoslavije, k nam v razred. Tisto, kar nam je javna šola dala, je to, da dvajset, trideset let kasneje so tisti, ki so mogoče prihajali iz delavskega razreda, so danes intelektualci. Tisti, ki so pa uhajali iz premožnejših družin, danes gojijo neko posebno empatijo do sočloveka. O tem govorim, da se kot družba lahko razvijemo z enakimi možnostmi in to je tisto, kar mi ohranimo. Ja, je ideologija, gre za ideologijo, po drugi strani pa nikomur nič ne omogočamo, imamo možnost imeti dostopno tudi zasebno šolo. Seveda v temu delu, kot sem ga prej omenjal, tisto, kar je tudi minister govoril, govorimo o javni veljavnosti, torej tisto, kar piše v spričevalu. Vse dodatno je pač potrebno plačati, tako je. Tretja izkušnja. Spomnim se, pred tridesetimi leti, kako smo govorili o javnem zobozdravstvu. A je sploh kdo od nas, danes devetdesetih poslancev, ki uporablja javno zobozdravstvo. Tega pač ni več. Borimo se za javno in dostopno zdravstvo, zato je tako pomembna ta bitka, da ohranimo možnost dostopnega, kvalitetnega javnega šolstva, s tem, da ne omejujemo nikogar. Kdor želi, kdor ima pogoje, lahko, svoje otroke vpiše tudi v zasebno šolo. Seveda diskurz bi bil nekoliko drugačen, če bi najverjetneje v Republiki Sloveniji danes imeli tudi, zasebne šole, ki bi mogoče ne bile, ne bile samo katoliške, ampak kakšne druge vere, islamska vera na primer. Naj samo omenim neke pobude turških oblasti, ki so želele in kakšen bi bil odnos do tega. Mi, Socialni demokrati, smo naklonjeni temu, ampak razlike pa so le pomembne. Zakaj? Kot sem že prej omenil, zato ker je pomembno ohraniti dostopnost za vse, enake. Edini minister je govoril o prekarizaciji, boju proti prekarizaciji v šolstvu, nihče drug. Kot določa predlog novele, bodo morale zasebne šole zagotoviti, osemdeset, imeti zaposlenih osemdeset odstotkov učiteljev oziroma vzgojiteljev. Tudi to je pridobitev. To je civilizacijska pridobitev. Torej, da bodo lahko v zasebnih šolah profesorji oziroma učitelji dejansko v veliki večini zaposleni in tudi oni imeli eno socialno varnost. Minister je tudi poudaril, da za obstoječe zasebne šole se način financiranja ne bo spremenil. Za izvedbo programa bodo tudi v prihodnje pridobile petinosemdeset odstotka sredstev, ki jih država oziroma lokalne skupnosti zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Predlog novele zakona ne omejuje oziroma ne določa dodatnih pogojev za ustanavljanje zasebnih šol, pač pa določa le pogoje financiranja zasebnih šol. Torej uvajamo red v smislu financiranja šol in in, šolskega sistema. Seveda enake možnosti za vse, to je glavno sporočilo, da se bo lahko nekdo, ki prihaja iz podeželja lahko izobrazil na isti način kot tisti, ki prihaja iz urbanih središč. Tisti, ki prihaja iz delavskega razreda, bo lahko postal intelektualec. In kot že rečeno, tisti, ki je intelektualec, bo imel posebno empatijo do tistih, ki mogoče ni imel, ali do tistega, ki ni imel mogoče take sreče v v življenju. In to je tisto, kar nas je kot družbo skozi desetletja ohranilo, da smo Slovenci vseeno, saj saj smo egalitarni, ampak da so med nami manjše razlike. To ne pomeni, da sposoben, da tisti, ki je sposoben, da mora delati tudi za nesposobnega oziroma lenuha. To pomeni, da družba je sposobna zagotavljati socialno varnost tudi tistim, ki si sami ne morejo pomagati. In tudi to je javno šolstvo. In zato se je vredno zanj boriti. Jaz bom ta predlog zakona v prvem in drugem in tudi v nadaljevanju podprl, ker verjamem, da počnemo nekaj, ker je koristno za vse. Nikomur ne jemljemo in ustvarimo red, kjer do zdaj ga ni bilo in nikomur nič ne jemljemo. Jaz verjamem, da Slovenija lahko prijazna do vsakogar, ne glede na vero, ne glede na okolje, s katerega prihaja, in ne glede na naše ideološko ali pa politično usmerjenost. Vseeno, razen nekaterih izjem, moram pa vseeno zaključiti, z enim poudarkom, da bi bi pričakoval od tistih kolegov, tovarišev, desno od mene, ki znajo večkrat biti zelo glasni pri določenih vrednotah, da ko govorimo o javnem dobrem, da dejansko tudi podprejo tisto, kar je javno dobro. Ne pa, da preprosto jih danes tukaj ni in da še več, tega zakona ne bodo podprli. Podprli boga bodo ga pa tisti, ki postavljajo mnoga vprašanja in nanje dobijo tudi mnoge odgovore. Hvala lepa, gospod predsednik.